Parce que lorsque nous avons travaillé sur ce règlement, nous voulions faire un organisme centralisé, comme ce qui existe aux États Unis, mais les libéraux et les conservateurs n'ont pas voulu en disant on va faire confiance aux organismes de certification. Alors, j'ai regardé les organismes de certification et je sors un numéro de référence où il y a un extrait d'un rapport de synthèse de la DG Santé et sécurité alimentaire.

manque d'indépendance, impartialité du personnel des organismes notifiés, insuffisance des éléments justifiant la qualification du personnel et leur affectation à des fonctions spécifiques d'évaluation de la conformité et une réalisation loin d'être optimale des évaluations de conformité portant sur les dispositifs médicaux. Alors, c'est votre rapport interne qui montre que les organismes de certification sont des organismes privés et à partir du moment où ils sont privés, ils sont juges et parties, et en même temps ils n'ont pas la qualification au niveau des experts.

On nous a dit pas d'organisme centralisé, parce qu'il faut favoriser l'innovation.

Il faut donc envisager un organisme centralisé sous l'égide de la Commission européenne qui analyse plus spécifiquement l'efficacité et la sécurité des dispositifs.